Auf der anderen Seite will ich offen gestehen, dass wir uns Vorschläge auf der Grundlage der Gemeinsamen Erklärung von 2006 damals und auch heute anders vorgestellt haben.

Da stellt sich die Frage, ob wir uns dies gerade im Kontext der Globalisierung, wo die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union politisch wie wirtschaftlich zur Diskussion steht, leisten und ob wir dies verantworten können. Ich habe den Eindruck, die damalige Kommission und Herr Prodi waren bei ihren Vorschlägen zu ambitioniert, und die jetzige Kommission ist zu vorsichtig. Natürlich gehört, wenn wir dann den nächsten Schritt machen, zunächst einmal bessere Gesetzgebung in den Mittelpunkt, um Wachstum und Beschäftigung zu befördern, Vereinfachung, Effizienz, Verringerung von Umsetzungskosten von Programmen, bevor man mehr Geld einfordert.

Lassen Sie mich angesichts einer manchmal irreführenden Diskussion auf der Ebene der Mitgliedstaaten noch etwas zu den Eigenmitteln sagen Es ist absolut legitim, vertragskonform ja, der Vertrag erfordert es geradezu dass wir uns mit den Eigenmitteln beschäftigen, denn der Vertrag sagt, dass wir uns unbeschadet weiterer Einnahmen zu allererst aus Eigenmitteln zu finanzieren haben.